Žao mi je što na ispruženu ruku podrške Srbija ne daje zadovoljavajući odgovor. Ponekad mi se čini da značajnih pomaka nema, zato što ne postoji politička volja. Kako drugačije objasniti da Srbija i dalje krši prava hrvatske nacionalne manjine, da do danas nije dostavila podatke o zatočenima i nestalima i da svoje ratne zločince ne procesuira, već im omogućava da budu politički aktivni, pa čak i zastupnici u Skupštini? Kako protumačiti srbijanski zakon kojim si je Srbija uzela ulogu malog Haaga i koji je prijetnja za sve hrvatske branitelje? Nije prihvatljivo da srbijanska granična policija uhiti hrvatske građane, koji su ujedno branitelji, izvrgne ih poniženju i prijetnjama kako bi ih zastrašila da prestanu istraživati ratne zločine, koji su posljedica velikosrpske agresije na Hrvatsku. Sve to govori u prilog tezi da Srbija ide stranputicom, a ne europskim putem, i jedino što mogu jest izraziti žaljenje zbog toga.